Având în vedere că aceste sisteme sunt sisteme europene, cu siguranță ele vor respecta cadrul legislativ european în privința datelor cu caracter personal.